Reamintesc că protestele de la Ismaili au fost pașnice, iar dreptul la întrunire, la asociere, la liberă exprimare, inclusiv critică a celor care dețin puterea este esența suveranității poporului și constituie drepturi fundamentale, care nu pot fi încălcate. Culmea ironiei este că Mammadov nici măcar nu a fost prezent la protest. Cer autorităților azere eliberarea lui Ilgar Mammadov și a celorlalți deținuți și încetarea abuzurilor îndreptate mai ales împotriva celor care critică guvernul. Trăim într o perioadă în care drepturi fundamentale sunt constant încălcate, așa cum am văzut și în timpul ultimelor evenimente din Turcia și Rusia. Nu trebuie să le lăsăm așa pentru democrație trebuie să ne luptăm în fiecare zi.